Aceasta este cu atât mai importantă, cu cât aprovizionarea cu materii prime are efecte asupra unei game largi a politicilor Uniunii. Salut faptul că raportul subliniază importanța instrumentelor diplomatice și formulează sugestii concrete pentru cooperarea cu parteneri externi, de exemplu sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv prin transferul de cunoștințe științifice și juridice.

Îmi exprim astfel speranța că SEAE se va dovedi un instrument suplimentar important în dialogul UE cu alți actori privind problematica materiilor prime.